Domnule președinte, suntem la capătul unui proces îndelungat de negocieri dificile pentru identificarea unui compromis asupra acestor patru documente fundamentale privind politica Uniunii Europene în materie de azil, imigrație, control al frontierelor și cooperarea serviciilor de poliție. Fondul pentru securitate internă pune bazele unui cadru financiar integrat pentru politicile vizând imigrația și securitatea granițelor exterioare ale Uniunii. Rezultatul negocierilor este cu atât mai îmbucurător cu cât Parlamentul European a avansat o serie de măsuri importante pentru crearea unei sfere normative și instituționale adecvate provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană. Printre aceste propuneri remarc, în acest context, necesitatea ca toate acțiunile Uniunii și ale statelor membre să respecte, în cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor maritime, obligațiile internaționale în materie de drepturi ale omului, precum și dreptul maritim internațional. Importanța acestor măsuri și proporția sumelor alocate statelor membre prin fondurile create în domeniul afacerilor interne au obligat Parlamentul, în calitate de colegislator, să solicite și garanția că programele naționale vor institui procentaje bugetare corespunzătoare obiectivelor vizate. Am reușit totodată să menținem obligația revizuirii, la jumătatea cadrului financiar multianual, pentru a putea realoca un buget semnificativ. Țin să subliniez faptul că Regulamentul privind Fondul pentru securitate internă nu face explicit referire la propunerea privind frontierele inteligente, ca urmare a suspendării negocierilor vizând acest dosar, dar și din cauza incertitudinilor legate de rezultatele proceselor în derulare. Ca urmare a eforturilor Parlamentului, resursele prevăzute inițial pentru acest pachet de măsuri vor putea fi realocate altor acțiuni ale Uniunii Europene sau ale statelor membre, în cazul în care colegislatorii nu vor cădea de acord în această privință.